Trebuie să fim într adevăr solidari cu statul ungar, mai ales în acest moment în care dezastrul ecologic s a extins, iar substanța toxică deversată din rezervoarele uzinei a ajuns deja în apele Dunării. Din acest motiv, solicit Comisiei Europene să se implice în mod direct în gestionarea situației, să sprijine statul ungar prin toate mijloacele și să ceară autorităților responsabile să transmită documentele și datele referitoare la următoarele aspecte un raport asupra efectelor fiecărui compus chimic identificat în ecosisteme, raport care să includă cantitățile deversate și care să prezinte în mod detaliat efectele deversării asupra faunei și florei, precum și un raport privitor la măsurile întreprinse de către autoritățile ungare, mai exact cantitatea de substanțe chimice care a fost aruncată ca măsură de contracarare și efectele noilor substanțe asupra mediului. Având în vedere gravitatea situației și pericolul pe care l reprezintă aceste deversări de substanțe toxice, consider că trebuie să acționăm cât mai rapid. Comisia Europeană este singura în măsură să solicite aceste informații pentru a putea preveni extinderea dezastrului ecologic către celelalte state membre riverane Dunării, iar acolo unde este cazul să se acționeze imediat pentru combaterea efectelor acestui dezastru. Tocmai de aceea voi adresa Comisiei o întrebare scrisă, pentru că mă aștept ca, în afara realizării unei strategii de prevenire a unor astfel de dezastre pe viitor, aceasta să ne prezinte cât mai curând măsuri concrete care să fie aplicate imediat în cazul catastrofei ecologice din Ungaria. Sunt extrem îngrijorată față de consecințele pe care acest dezastru le poate avea inclusiv pentru România.